Signora Presidente, onorevoli colleghi, esistono quattro stazioni di terra del MUOS in tutto il mondo. Una di queste si trova in Europa ed esattamente a Niscemi, in Sicilia. La presenza del MUOS in Sicilia è l'esempio di come la volontà dei cittadini e lo Stato di diritto scompaiono quando si trovano a scontrarsi con l'arroganza imperialista del colonizzatore americano, perché di questo si tratta. Il MUOS serve solo ed esclusivamente alla guerra americana. Nessuno lo vuole, né in Sicilia né in Italia, nuoce alla salute e all'ambiente, e l'ha detto un tribunale italiano, nonostante il governo pensi che i cittadini che hanno fatto ricorso non avessero titolo a farlo, ed è un obiettivo militare sensibile, ma straniero, in territorio siciliano. Nessun siciliano lo vuole, glielo si può chiedere ad uno ad uno, e se l'Europa fosse una comunità si schiererebbe a lato di quei cittadini che giornalmente lottano per la loro salute e per l'ambiente e li difenderebbe contro questa installazione militare straniera in territorio nostro.